Griechenland wurde auch schon viel geholfen. Wenn wir uns noch einmal erinnern Im vergangenen mehrjährigen Finanzrahmen waren 42 Milliarden Euro Fördermittel für Griechenland vorgesehen.

Diese 10 Zusatz sind immerhin vier Milliarden Euro. Und dennoch konnte Griechenland von diesen Mitteln zwei Milliarden Euro nicht abrufen. Das lag insbesondere auch daran, dass die griechische Verwaltung nicht in der Lage war, alle Erfordernisse zu erfüllen. Welche Schlüsse ziehen wir nun daraus?

100 Darüber hinaus können diese Mittel nun vorzeitig abgerufen werden, bevor alle erforderlichen Unterlagen eingereicht werden. Und es können auch Mittel abgerufen werden, die für spätere Haushaltsjahre vorgesehen sind. Da frage ich mich allerdings doch Ist das denn tatsächlich die richtige Medizin für diesen leider kranken Patienten? Ich glaube Nein! Denn zum einen haben wir hier eine Verdrehung von Fakten wir reden hier von einer Kofinanzierung der EU, in Wirklichkeit ist es aber eine Vollfinanzierung. Eine Vollfinanzierung ist aber immer ein strategisches Risiko, denn wenn ein Empfänger von Zuwendungen keine Eigenleistung mehr erbringen muss, steigt natürlich das Risiko, dass keine sinnhaften Investitionen getätigt werden, ganz enorm an. Darüber hinaus müsste man endlich die Verwaltung in Griechenland verbessern, damit dort auch die Mittel die ja zur Verfügung stehen sinnvoll angewendet werden können. Und schließlich ist auch zu fragen Wie ist es denn mit der Nachhaltigkeit dieser Mittel, wenn wir jetzt in den nächsten ein bis zwei Jahren Mittel ausgeben, die eigentlich für einen Siebenjahreszeitraum gedacht sind? All das kann nicht klappen. Deshalb sind wir überzeugt Das ist nicht die richtige Medizin. Wir müssen stattdessen endlich der Wahrheit ins Gesicht sehen Griechenland ist überschuldet und braucht einen Schuldenschnitt von 50 und muss aus der Eurozone entlassen werden.